Señor Presidente, debatimos sobre la seguridad jurídica de las inversiones europeas. Pero, precisamente, en aras de esa seguridad jurídica, nuestras empresas deben cumplir sus compromisos.

YPF comprometió la suficiencia energética de un país al provocar una drástica caída de la producción de crudo y de gas.

Por otro lado, defendemos el derecho de los pueblos a ejercer su soberanía para gestionar sus recursos energéticos, en particular cuando hay una divergencia entre el interés público y el privado. Nuestro Grupo pide a la Unión Europea que no obstaculice las negociaciones del Acuerdo con Mercosur por un conflicto puntual y aislado. El Gobierno argentino modifica políticas erradas del pasado, mientras que el Gobierno español confunde los intereses de una empresa con los del Estado.